Najlepša hvala za besedo in lep dober dan vsem skupaj. Zdaj, iz nekaterih sob je že sedaj jasno, da bo morala, da bodo morale komercialne banke poseči in poplačati določen del izbrisanih imetnikov bančnih obveznic. To je bil primer Celja, ki se je zgodil. odločitve sodišča in komercialna banka mora poplačati tema dvema zloglasnima znancema, ki sta bila nepoučena vlagatelja in sta vložila podrejene obveznice reči, piši, ne sto tisoč evrov, ampak milijon evrov. Nepoučena sta bila in milijon evrov sta vplačala. Ampak to je ta pot, ko je breme na komercialnih bankah, to, kar je predhodnica govorila. Drugo pot, ki pa bo veljala, pa bo veljala po tem našem zakonu, ki ga zdaj sprejemamo. In ravno ta zakon, če bo sprejet, je najbolj v interesu koga? Komercialnim bankam, kajti, če se bi podrejenci, izbrisani podrejenci, odločili za tožbe preko komercialne bankam, bi bilo breme do komercialnih bank vložek plus vse obresti. Na podlagi tega zakona pa bo tos od zdaj naprej breme, kot vi pišete, Banke Slovenije. Zaradi tega trdim, da to najbolj, ta zakon, v interesu komercialnih bank. Morda tudi zaradi tega komercialne banke niso spodbujevale izbrisane podrejence, da bi lahko vložili svoje zahtevke. Naprej. Škodo po tam zakonu bo poplačala Banka Slovenije. Pa dajmo si naliti čistega vina, da to nikakor ne more vzdržati. Da bo škodo poplačala Banka Slovenije. A veste, Računsko sodišče je, ima omejene dostope do Banke Slovenije zaradi nadzorstvene funkcije, CBA in tako naprej. Mi, kot preiskovalna komisija ne dobimo dokumentov Banke Slovenije zaradi tega, ker nimamo nič s tem in nam to ne dovolijo. Naprej. Ta zakon je bil sprejet tukaj v Državnem zboru. O tem zakonu, o izbrisu podrejenih obvezničarjev, se je odločalo na eni posebni komisiji, reklo se je Medresorska komisija. Ta gospa, tukaj navzoča , pozna, kako je to šlo. In, bila je ena izmed sej oktobra meseca in pride minister not pa reče: "A imate pripravljeno za izbris podrejencev?" So potem pripravili potem. Prej pa to ni bilo pripravljeno. Prej se samo govorilo, to so priporočila Evropske komisije, in še to po prvem osmem dva tisoč trinajst. Prej tudi v priporočilih Evropske komisije glede državnih pomoči tega naročila sploh ni bilo omenjeno glede izbrisa imetnikov. Ampak, zakaj to govorim? Zaradi tega, ker govorim o tem, da je šlo za politično odločitev. Ne za odločitev Banke Slovenije. Minister je bil tisti, Medresorska komisija je imela večino politikov. Večinoma jih je, jih je bilo tam iz vlade, iz Ministrstva za finance in samo en predstavnik Banke Slovenije. In sedaj bi politično odločitev radi prestavili na odgovornost na Banko Slovenije. Saj ni težave, lahko to naredimo. Ampak na Ustavnem sodišču, tako kot piše Zakonodajno-pravna služba, ne bo vzdržalo. Ampak, kdo bo na slabšem tem trenutku? Tisti mali vlagatelji, ker še vedno bodo čakali, da bo bili poplačani. Ker so dali tudi lahko svoje prihranke na okenca. Da so dali namesto depozit, položil depozite v podrejene obveznice. Torej, odgovornost je izključno politična in to ne bo vzdržalo. Zaradi tega je težko ta zakon podpreti. Ali je bil ta ukrep nujen? Glejte, ta ukrep nihče ni rekel, da je nujen. Tudi a je bil ta ukrep nujen, bile so oddaje, pa kazenska ovadba se tam napisala ne. Da je razlika da smo prišli do neke bančne luknje, so pa bili podrejenci. To je blef. Višina, kakšna višina bančne luknje takrat, ko se sprejela odločitev v medresorski komisiji, ne. Z rezanje. Takrat skrben pregled bank ni bil narejen, stres testi tudi še niso bili znani. Torej? Ampak vi pravite, da bo ta ukrep nujen. Zdaj pa podrejenci, tri skupine. Prvič, investitorji, ki so ki so kupovali podrejene obveznice na okencih bank. Te bi lahko že davno poplačali, gospe in gospodje. Če bi bila volja, politična volja, bi te male vlagatelje podrejenih obveznic že zdavno poplačali. Pa jih nismo. Zakaj? Zaradi te glavne, tretje skupine podrejenih obvezničarjev, ki so odpirali fiduciarne račune, obe v Luksemburgu, v Dublinu. Pa sem že prevečkrat to omenil, gospod Dragonja, pa jih nočem še enkrat omeniti. Ampak jaz teh ljudi, tudi v okviru tega zakona, da ne vemo, od kje jim denar, da so to lahko naredili, ne želim poplačati. Mislim, da država teh ljudi, dokler ne pokažejo izvora svojega premoženja, ne sme poplačati. In bomo naredili spet zmešnjavo, v kolikor bomo prišli do tega. Saj v zakonu drži to, zamandmirali smo, a ne, da tisti, ki so bili lastniki da bodo pred sodnim postopkom se zglasili, torej tisti tiste pravne osebe, ki so bile razlaščene. Se pravi tisti se morajo tam zglasiti. Vse redu in prav. Ampak, dodatna varovalka pa bi bila, da tisti, ki so pa kupovali preko ruske VTB banke, bi se morali zglasiti na sodišču. To bi bila dodatna varovalka. Vmes so lahko kapital preselili v okviru kateregakoli sklada v Luksemburgu ali kjerkoli drugje. Imeli so dovolj časa. Leta dva tisoč sedem, ko je Banka ko je Abanka preko ruske VTB banke izdala sto dvajset milijonov evrov podrejenih obveznic pa do leta dva tisoč dvanajst dva-tisoč trinajst in tako naprej. Saj to se je na veliko govorilo, da bo prišlo do izbrisa in ti ljudje so zelo dobro vedeli, da so pravočasno uredili svojim kapitalom. Posledice odločitve sodišča pa še eno, za kar nismo nikoli govorili v tej dvorani pa niti ne na odborih. Torej, po tem zakonu imamo določilo, da se bo presojalo, ali bi bili podrejenci na boljšem v primeru stečaja. To potegne za sabo eno posledico. Gremo računati na podlagi metodologije, za katero so zmešnjave, katera je na koncu obveljala, ampak o tem mislim, da bomo o naši preiskovalni komisiji več govorili, bomo računali bančno luknjo, skrbne preglede banke na podlagi takratnih vhodnih podatkov in delali stres teste? In zato bodo bi odgovorni kdo? In koliko časa bodo trajali ti postopki? Veste, kadar vi sanirate bančno luknjo, pa je nekaj milijard v igri, je sto petdeset ali pa dvesto milijonov evrov takoj razlike. In predstavljajte si, da pride do odločitve, ne vem sicer koga, kdo bo lahko računal bančno luknjo, ampak da pride do odločitve, da bančna luknja, in to potrdi sodišče, ni bila takšna, kot je bila leta dva tisoč trinajst. Se pravi, da ni takšnem obsegu. To potem pa pride v eno drugo zgodbo, ki se ji reče, kdo bo to plačal? Ne samo to, da bo problem pri podrejencih ali pa problem, da bojo podrejenci lahko prišli do svoje zgodbe, ampak, zakaj potem državni proračun ne bi bil deležen svojega zneska, če do njega upravičen? Če pa bančna luknja ni bila takšna, smo torej preveč plačali v bančno luknjo. No to se bodo šla naša sodišča in jaz bi rad videl to zgodbo, kako bo prišla do konca. Mislim, ukvarjajo se s tem resne revizijske družbe, kot so Ernst and Young, Deloitte in tako naprej. Mi pa bomo, mislim, da v tem postopku brcnili, brcnili v temo. Tako da zakon, ki je sestavljen na način, da ima v osnovi problem, kajti je problem ustavnosti, kdo bo to poplačal, mislim, da ga človek ne more podpreti, no. sicer drugače ne vem zakaj imamo v tem Državnem zboru, povejte mi, Zakonodajno-pravno službo? Zaradi tega, da ji malce prisluhnemo, a zaradi tega, da rečemo, saj oni včasih naredijo nekaj na zalogo. Ampak večinomakrat, kar naredijo na zalogo po vaše, se dokončno izkaže, da je prav. Torej, zakaj imamo Zakonodajno-pravno službo in zakonodajna telesa, če reči piši, se požvižgamo na njihova mnenja. Se vendarle imajo izkušnje, imajo znanje, so pravniki. Še nekaj glede izvedencev. Ja. To je ena stvar, ki mene tudi skrbi, gospod Dragonja. Podprli smo pa tudi amandma glede mariborskega sodišča. Pa žal ni bil sprejet. Tudi to obžalujemo. Pravi, stvari pri tem zakonu se je nabralo tako veliko, da kljub da kljub upoštevanju našega prvotnega amandmaja, da se razkrije tiste, da se razkrijejo ti posamezniki, ga človek ne more podpreti v takšni obliki, kot je sedaj predlagan in ga danes obravnavamo.